všeč so mi, všeč mi je film Avengers, zaradi tega, ker, imam rad, to znanstveno fantastiko, te super, superjunake, superheroje. in mi je kul, kako se, kako je bil posnet, kako se bojujejo proti nekih, vesoljcih. Tako da da. se pravi, Zemljo napadejo neki vesoljci iz nekega univerzuma, pač nima veze. jo napadejo in zdaj se morajo vsi superheroji na Zemlji, skupaj povezati in nekako jih premagati. kar jim tudi na koncu uspe. Tako da da. všeč mi je, všeč so mi, skandinavske države. všeč so mi zaradi tega, ker, je, všeč mi je podnebje, všeč so mi landscapi, všeč mi je, všeč so mi ljudi. da. Se pravi, znamenitosti teh krajev, so recimo, ena zgodovinska je, so Vikingi, ki so kul, pol so raznorazni fjordi, gejzirji, jezera, gor, Najlažja pot do tega kraja bi bila z avionom, lahko pa greš tudi pač z avtom, ker vzameš trajekt in, si po mojem prvo v Danski, potem vzameš še en trajekt, prideš do Švedske, pol pa lahko greš z avtom, v katero hočeš, državo. všeč mi je poklic natakarja. všeč mi je zato, ker, je konstantno, razgibano, se pravi, delo s strankami mi je zabavno in, delo z alkoholnimi pijačami. se pravi, ljudje tega poklica načeloma strežejo, druge osebe, ki pridejo v gostinske, obrate z namenom, dobrega, dobre družbe oziroma dobre pijače, hrane. všeč so mi, všeč mi je makaronflajš. zakaj mi je všeč? Zato, ker je super enostavno ga narediti in na hitro je in všeč so mi testenine. se pravi, priprava te jedi je zelo enostavna. narežeš čebulo, prepražiš čebulo, dodaš meso, začiniš meso pač poljubno. sol, poper, kaj, mogoče, pekočega. skuhaš, makarone, vse skupaj zmešaš in to je to. všeč mi je bila knjiga Snuff. všeč mi je bila zaradi to, zato, ker je, ni, ni predolga, je lahko branje in je zabavna. Vsebina te knjige je mogoče malo eksplicitna. Gre se o pornoigralki, ki se je odločila, da bo dosegla svetovni rekord, in sicer, da bo spala z več kot petstotimi moškimi v enem samem, filmu. gre, knjiga govori iz, knjiga govori zgodbo iz več vidikov in se pravi vidikov nje, ki, ki sama doživlja celo zadevo, in pa vidikov ostalih pornoigralcev, ki so, vključeni v, ta film. Najbolj v spominu trenutno mi je izbruh vulkana v Tongi. in sicer zaradi tega, ker to se je zgodilo pred kratkim. najbolj uporaben se mi zdi multitool, ki ni, ki ni glih, orodje, je pa večnamenska zadeva, se pravi, ima več orodij, znotraj samega sebe. Najbolj mi je všeč jesen, zaradi tega ker ni, prevroče in niti premrzlo in všeč so mi, všeč so mi raznolike barve dreves. osebno mislim, da ni slabih plati tega letnega časa, menim pa, da za druge mogoče je, zaradi tega, ker je kar deževen letni čas. najbolj mi je všeč, igranje spletnih iger, zaradi tega, ker se mi je uspelo povezati z ogromno, ljudmi iz celega sveta, zaradi tega ker, se za moment umaknem iz, realnosti, v katerem se povežm s, s to sci-fi, znanstvenofantastično, vsebino iger, ki mi je zelo pri srcu. slabe plati, tega hobija so mogoče, glede na to, da ljudi nimajo mi, so nekateri zasvojeni, se pravi, ne znajo, kdaj je dovolj, in zaradi tega so po mojem preveč na računalnikih, in, premalo v zunanjem svetu. nimajo dovolj, stikov z, ljudmi, ki so jim blizu. Najbolj všeč mi je mačka, zaradi tega, ker je samostojna in, z njo ni veliko dela. Za mačko, je potrebno, pač ni potrebno dovolj skrbeti, potrebno jo je pač hraniti, in, čiščenje njenega veceja. Ljudje svoje hiše ogrevajo na drva, s plinom, s kurilnim oljem, z IR-paneli in pa s toplotnimi črpalkami. Vabim vas na svoj petdeseti rojstni dan, šestindvajsetega sedmega v petek ob šestnajsti uri v gasilski dom Križevska vas. Za pijačo in hrano je poskrbljeno. Dragi slavljenec, vse najboljše za tvoj petdeseti rojstni dan. Želim ti veliko uspeha in ostani takšen, ko si, do konca.